garantire la sola circolazione di cosmetici Dico dovrebbero perché sappiamo e lo hanno ricordato anche i colleghi come sia difficile avere una piena applicazione di questo divieto.

Si tratta comunque di un importante passo avanti che l'Unione europea fa nei confronti della tutela degli animali, ma non solo, nei confronti anche di uno sviluppo economico diverso, nei confronti della tutela della salute delle persone. Ora però dobbiamo andare oltre e sostenere la conclusione di un accordo globale per vietare questa pratica, che è tristemente utilizzata nell'80 dei paesi del mondo. Dobbiamo ascoltare quei milioni di persone che a gran voce ci chiedono di adoperarci per arrivare a una moratoria internazionale e questi milioni di persone si fanno sentire anche attraverso, ad esempio, le petizioni. Sono numerosissime le petizioni presentate al Parlamento europeo che ricordano e che chiedono a gran voce un bando globale. Il Parlamento europeo penso sia pronto, ed è forte e coeso nel chiedere questo. Io spero che gli Stati membri e la Commissione siano pronti a loro volta sulla scena internazionale a bandire i test sugli animali nel settore dei cosmetici e ad assumere un ruolo di guida nell'ambito dei negoziati che verranno.